Señor Presidente, la crisis que atravesamos es la peor en ocho décadas y la más importante desde el inicio del proyecto comunitario. Emergió con las subprimes norteamericanas y, tras la quiebra de Lehman Brothers, se encuentra ahora en una tercera fase, tras dejar en Europa una caída del PIB del 4 en 2009, más de 23 millones de parados y un fuerte deteríoro en las finanzas públicas, con una deuda superior al 80 del PIB. El Banco Central Europeo fue decisivo en el mantenimiento de la liquidez en el sistema, utilizando mecanismos no convencionales para contrarrestar la restricción del crédito y cooperando estrechamente con las principales autoridades monetarias. Ahora que se espera una moderada recuperación y no hay presiones inflacionistas, debe seguir contribuyendo al restablecimiento del crédito y evitar que una retirada precipitada o indiscriminada de las medidas extraordinarias comprometa la reactivación económica. La crisis nos ha enseñado que hay que fortalecer los pilares monetario y económico fundamento de la política monetaria vigilando la evolución de precios de los principales activos financieros y el endeudamiento privado, para garantizar la estabilidad de precios y de la economía en general.

El auténtico sentido de consolidar las finanzas públicas, tarea inexcusable que debe realizarse de forma coordinada e inteligente, es recuperar la demanda, promover inversiones y acompañar las reformas que permitirán reactivar la economía, aumentar el potencial de crecimiento sostenible y crear empleo. Una mayor unión económica puede marcar la diferencia. Hay que corregir los desequilibrios globales.

Puede verse comprometida, si no refuerza su competitividad y la cooperación monetaria internacional. Sólo mejoraremos nuestra capacidad de competir globalmente si fortalecemos la coordinación económica interna en los ámbitos de la competitividad y la balanza de pagos para corregir los desequilibrios y divergencias en el seno de la zona del euro.